Je vous remercie pour votre question. Je n'ai pas parlé de femmes qui conduisent des voitures, donc je ne comprends pas trop. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'égalité hommes femmes en matière salariale, je pense que c'est le minimum. Je suis d'accord, il faut changer les mentalités, mais cela ne doit pas forcément venir de rapports de l'Union européenne.

Il ne faut pas obliger les gens à embaucher ou à présenter une femme parce qu'elle est une femme, il faut embaucher une femme ou présenter une femme à des élections ou à des postes supérieurs parce qu'elle est capable de le faire et c'est tout.